L'initiative des volontaires de l'aide de l'UE a pour objectif d'exprimer les valeurs humanitaires de l'Union européenne et sa solidarité avec les personnes dans le besoin, en contribuant au renforcement de la capacité de l'Union à répondre aux crises humanitaires. L'Union doit assurer une aide humanitaire adéquate face à l'augmentation du nombre et de l'ampleur des crises humanitaires. Les volontaires joueront un rôle essentiel dans la préparation aux catastrophes, la réduction des risques de catastrophes et le renforcement du lien entre urgence, réhabilitation et développement. Tout sera fait pour que les volontaires apportent une plus value réelle car le déploiement de ceux ci sera basé sur les besoins identifiés sur le terrain, et leur rôle sera clairement défini. Il s'agit d'un élément complémentaire aux structures et organisations existantes, et la sécurité de tous ces volontaires sera bien entendu garantie. Tout citoyen européen pourra se porter candidat. La sélection des volontaires respectera une diversité de profils et de compétences chez les jeunes, les retraités et les experts. De plus, des actions de valorisation de l'expérience des volontaires, notamment par une certification à l'issue du déploiement sur le terrain, seront mises en œuvre. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs volontaires dans les projets pilotes, qui revenaient de mission ils ont acquis une expérience et des compétences inestimables en venant en aide aux populations qui en ont le plus besoin.

Je profite aussi de cette tribune pour manifester mon inquiétude face au manque de moyens dont dispose la DGECHO pour couvrir les besoins humanitaires grandissants. Nous connaissons les problèmes actuels de retards de paiement à ECHO. Je suis certaine que cette initiative sera une réussite et permettra de venir en aide aux personnes les plus vulnérables. À cette fin, l'impact des volontaires de l'aide de l'UE dans le secteur de l'aide humanitaire et le rapport coût efficacité du programme seront bien entendu régulièrement évalués.